Ich glaube, dass Fukushima die Welt auch beim CO Ausstoß geändert hat. Es geht ganz einfach darum, dass wir sicherstellen, dass die Energieversorgung funktioniert.

Das Verbrennen von Gas und Kohle wird natürlich CO Ausstoß bedingen.

Ich glaube, dass gerade die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer allergrößte Besorgnis haben, dass gerade durch die CO Politik die Arbeitsplätze nach außerhalb von Europa verlegt werden und die ganze Grundstoffindustrie, ob das jetzt Stahl, Aluminium oder Papier ist, die werden Europa verlassen, wenn wir hier zu streng sind.